Monsieur le Président, nous sommes coresponsables de ce qui s'est passé au Bangladesh.

En aucun cas, cependant, ces règles inexistantes ne peuvent constituer des circonstances atténuantes pour l'indifférence et le laissez faire. Si Fair trade et, par conséquent, la volonté de boycotter des entreprises qui souscrivent au moins disant social, n'arrive pas dans l'immédiat, du moins, à améliorer la situation,

C'est dans la combinaison des initiatives politiques et citoyennes que l'on commence à inverser la logique, qui est à l'origine de la catastrophe, qui ne constitue, hélas, pas un cas isolé.